In den 24 Jahren seiner Existenz hat der Strafgerichtshof für Jugoslawien einen wichtigen Beitrag im Kampf gegen die Straffreiheit bei schwersten Verbrechen geleistet.

Lehre Nummer 1 Wir brauchen eine weitergehende Emanzipation des Rechts von der Macht. Es stellt sich zugleich die Frage Wie ist Beweissicherung zu organisieren, ohne vor Ort zu sein? Lehre Nummer 2 Gelingt es, die Erfahrungen der United Nation War Crimes Commission aus dem Zweiten Weltkrieg politisch zu erschließen und mit den heutigen modernen Technologien zu verknüpfen, wären schwerste Straftaten quasi zeitnah und auf Vorrat dokumentierbar. Und schließlich geht es auch um die individuelle Gerechtigkeit, das heißt, wir sollten als EU in bedürftigen Partnerländern gezielt die Fähigkeiten zur eigenen Rechtsprechung bei solchen schwersten Verbrechen stärken können.